Thomas Mann i nasz kolega Hristov Malinov stworzyli znakomity duet. Nie tylko dobrze przygotowali sam dokument, ale także stworzyli doskonały wzorzec dyscypliny czasowej, co w Parlamencie Europejskim jest rzadkością.